Le premier est, bien sûr, le caractère pluriannuel, qui va permettre de donner plus de visibilité aux pêcheurs. Il est important, en effet, que la variation des possibilités de pêche pour tel ou tel stock ne soit pas brutale d'une année sur l'autre. Le second avantage est que ce plan a pour objet de remédier aux problèmes causés par les stocks à quotas limitants.

Concrètement, cela veut dire que, lorsque les filets sont relevés, il peut y avoir différentes espèces capturées cabillaud, églefin, lieu noir, merlan, sole, plie ou encore langoustine. Pour les pêcheurs, le problème est qu'ils doivent en principe stopper leur campagne dès qu'ils ont atteint leur quota sur une espèce même s'ils disposent encore de quotas sur d'autres espèces. En effet, l'obligation de débarquement rend désormais illégal le rejet de toute prise dépassant un quota. Ce plan devrait donc remédier à ce problème en introduisant des possibilités d'échange de quotas entre États membres, mais aussi avec des pays tiers. De même, les possibilités de pêche seront attribuées par fourchette de façon à être plus flexibles. Toutes ces mesures convergent donc vers une plus grande souplesse et une plus grande visibilité au profit des pêcheurs.